Die Redezeit in diesem Haus wird verteilt nach Fraktionsstärke. Der EVP Fraktion steht proportional zu ihrer Sitzstärke ein Anteil an der Redezeit zu. Es ist deshalb absolut unmöglich, hinzugehen und zu sagen ich wiederhole, was Sie gerade gesagt haben Selbst Angeklagten in Schauprozessen von Josef Stalin stand mehr Redezeit zu als uns. Das ist ein in der Sache geplanter Vergleich Ihrer Redezeit mit den Möglichkeiten von Angeklagten von Schauprozessen, sich zu verteidigen. Das ist eine nicht hinnehmbare Entgleisung!